virðulegi forseti ég var nú dálítið ringluð af því svona í upphafi þegar ég fór að skoða þetta mál hvort þetta mál heyrði undir dómsmálaráðherra eða samgönguráðherra

vissulega um að ræða umferðarlög sem við erum fjalla um en engu að síður erum við líka að ákveðnu leyti að fjalla þarna um framkvæmd þeirra laga af lögreglu sem síðan aftur heyrir undir dómsmálaráðherra þannig að þetta er svona má segja er margrætt mál en ástæða þess að ég legg þessa fyrirspurn fram virðulegi forseti um verklagsreglur við þvagsýnatöku er það mál sem kom upp núna í sumar í fjölmiðlum og gerðist síðastliðið vor þar sem slíkt sýni var tekið með valdi úr konu sem var grunuð um að hafa brotið umferðarlög með því að aka undir áhrifum vímugjafa þetta mál virðulegi forseti vakti upp margar spurningar og það má til dæmis nefna það að í tengslum við alla þá umræðu sem þarna átti sér stað að þá voru fjölmargir sem voru kallaðir til og gáfu álit á því að þeir teldu að það þyrftu að vera samræmdar verklagsreglur í svona málum fyrir landið allt sem eru ekki í dag sigurbjörn sveinsson formaður læknafélagsins fyrrverandi formaður læknafélagsins núna hann til dæmis kallaði eftir því að svona verklagsreglur væru settar bogi nilsson ríkissaksóknari hann sagði sömuleiðis í fjölmiðlaviðtali að hann teldi að það væri gott að setja reglur fyrir blóð og þvagsýnatöku sem giltu fyrir allt landið sömuleiðis guðrún jónsdóttir hjá stígamótum hún að sjálfsögðu kom inn í þetta mál vegna þess að ég ætla að taka undir það með sigurbirni sveinssyni fyrrverandi formanni læknafélagsins að ég tel að þarna hafi verið beitt ofbeldi með ákveðnum hætti vegna þess að maður getur rétt ímyndað sér þá stöðu sem þarna er uppi þegar þvagsýni er tekið með þvingunum hætti slíkt er ávallt mjög vandmeðfarið og mér þætti mjög áhugavert líka að heyra sigurbjörn sem er læknir greina frá því í fjölmiðlaviðtali að það þurfi ekki að taka svona þvingaða þvagsýnaprufu þrátt fyrir að einstaklingurinn neiti að veita hana vegna þess

sömuleiðis finnst mér það áhugavert að umboðsmaður alþingis hefur að sínu eigin frumkvæði tekið þetta mál upp til athugunar sem sýnir okkur að það var þarna hugsanlega eitthvað bogið á ferðinni ég tel mjög mikilvægt að við skoðum svona verklagsreglur og ég er meira að segja fylgjandi því að við bönnum svona þvingaðar þvagsýnatökur